Szeretném megkérdezni öntől, hogy az előző alkotmányhoz képest mennyiben változott az új alkotmány abortusz fogalmával, eljárásával kapcsolatos szabályozás ön szerint?